Preto podporujem snahy o zlepšenie postavenia žien, ktoré po rozpade rodiny zostali samé s deťmi. Dnes už vieme, že keď matky vychovávajú deti samé, pre štát je to vždy drahšie. Preto by sme mali venovať viac pozornosti príčinám rozpadu rodiny. Mnohé manželské krízy vznikajú ako dôsledok zlej ekonomickej situácie. Ak by sme sa viac zamerali na podporu rodiny, mnohé z týchto žien by nikdy nezostali s deťmi samé. Ale to by musela Komisia aj tento Parlament najskôr uznať, že žena nie je len pracovná sila, že rodina nie je len akási malá skupinka ľudí žijúcich spolu, že manželstvo nie je len formálnym vyznaním lásky. Museli by pochopiť, že to nie je žiadna náhoda, ak sa napriek proklamovanej rovnosti žien a mužov zaoberáme dnes večer osamelými matkami, a nie osamelými otcami.